Ebből a fókuszból számomra elsődleges volt a védelmi termékek belső piaci működésének javítása. Úgy gondolom, hogy az új típusú honvédelmi közbeszerzési technikákkal ezt a célt kiválóan el tudjuk érni. Úgy vélem, hogy javítani, fokozni kell azonban ennek a piacnak a nyitottságát, mint Rübig képviselő úr is elmondta, ezen nyitottság mentén a versenyképesség fokozásával a kkv kat is be kell vonni. Véleményemben két területet is érintettem, amelyeken keresztül javítható a kkv k működése, egyrészt a szabályozások átláthatatlanságának megszűntetését vagy csökkentését és a közös szabványok használatának alkalmazását ezen a területen. Úgy vélem azonban, hogy ez a terület megérett arra, hogy olyan feltételeket teremtsünk, és olyan európai védelmi technológiai bázist hozzunk létre, amely alkalmas arra, hogy mindenféle versenytorzító ellentételezések nélkül tudjon működni. Egyetértek képviselőtársaimmal, a jelentések alapján javaslom, hogy közös állásfoglalásunk, véleményünk legyen a decemberi csúcs előtt, amit a Tanács figyelembe tud venni.